Először is szeretném a hazám nevében megköszönni, hogy ilyen kitartó figyelmet fordítottak a Magyarországgal kapcsolatos ügyekre. Szeretném megköszönni a támogatást azoknak a hozzászólóknak, akik Magyarország mellett kiálltak és Magyarország barátaiként szólaltak meg. Szeretném Swoboda elnök urat biztosítani arról, miután hozzászólásában a magyar politikai váltógazdálkodás miatt aggódott, hogy az elmúlt húsz évből én tizenöt évet ellenzékben töltöttem. Korábban négy évig már kormányoztam, aztán vesztettem, most megint vezetem a kormányt. Biztos lehet abban, hogyha van Európában csak egy ember is, aki a politikai verseny barátja, az én vagyok, és ebben ön mindig számíthat rám.

Valóban egykori antikommunista disszidensek írták a nyilatkozatot, de amit elhallgatott, az fontos. Ezek az emberek a liberális párt vezető párttestületének tagjai voltak, ezért pártemberek, és ez a párt, amelyben ők dolgoztak, úgy elvesztette a magyar nép bizalmát, hogy legutóbb azt az 5 os kulcsot sem érte el, hogy bejussanak a Parlamentbe.

Érzékeltem azt is, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ennek a vitának, amely Magyarországról szólt, volt egy európai aspektusa is, egyfajta ideológiai vita. A magamfajtáknak és a mi politikai közösségünknek tudomásul kell vennie, hogy azok az eszmék, amelyeket mi képviselünk, sajnos ebben a házban sem élvezik a többség támogatását. Kétségkívül a mi eszméink keresztények, az egyéni felelősségre épülnek, a nemzeti érzést fontosnak tarjuk és pozitívnak, s a családot tekintjük a jövő alapjának. Lehet, hogy ezt nagyon sokan másként gondolják, de ettől még ez egy európai álláspont. Lehet, hogy kisebbségben vagyunk vele Európában, de ettől ez az álláspont még európai álláspont és nekünk szabad ezt a meggyőződést képviselni. Lehet, hogy önök nem értenek egyet azzal, amit most fogok idézni, de én személy szerint Schumannak azt az álláspontját vallom, hogy az európai demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ez egy európai álláspont, tisztelt hölgyeim és uraim!

Csupán két dolgot szeretnék itt, most a konkrétumok szintjén említeni. Nekünk nincs vitánk a Bizottsággal a bírák függetlenségéről. A bírák nyugdíjkorhatárának ügye nem az igazságszolgáltatás, hanem az új nyugdíjrendszer kérdése. Magyarországot tönkretette egy kezelhetetlen, kivételekkel megterhelt nyugdíjrendszer, ezért azt a döntést hoztuk, hogy a közszolgák tekintetében egyetlen korhatár lesz csak, egy egységes, általános. A rendőrökét és a katonákét fölemeltük, mert ők alatta voltak, másokét lehoztuk, ezért számunkra ez nem igazságszolgáltatási kérdés, hanem nyugdíjrendszerbeli kérdés és szívesen megfontoljuk a Bizottság álláspontját. A Nemzeti Bank függetlenségét illető megjegyzéseket egy kivétellel el tudjuk fogadni. Egy olyan pont van most már csak a Bizottság és közöttünk, ahol éles konfliktus van. A Bizottság azt kéri tőlünk, hogy a Nemzeti Bank elnöke és a Monetáris Tanács tagjai ne tegyenek esküt a parlament előtt és ne esküdjenek fel a magyar alkotmányra. Azt javaslom, hogy ezt fontoljuk meg. Ezt leszámítva az összes többi kérdésben úgy látom, hogy egyeznek az álláspontjaink. Hogy az utóbbiban kell e nekünk engednünk, ezt kérem, vitassuk meg a jövőben. Ami pedig, tisztelt hölgyeim és uraim, a régi és az új alkotmányt illeti, csak annyit szeretnék önöknek mondani, hogy a régi alkotmány nem volt képes arra, hogy megvédje az ország vagyonát és eladósította a magyarok jövőjét, nyakig. Nem védte meg a versenyt, és a magyar gazdaságot monopóliumok és kartellek uralták. Az előző alkotmány nem védte meg a környezetet, amely így lepusztult és tönkrement, és az előző alkotmány nem védte meg a polgári szabadságokat, mert a rendőri önkénnyel szemben nem védte meg a civileket, és megengedte, hogy paramilitáris szervezetek kisebbségi csoportokat félelemben tartsanak. Az új alkotmány ezt mind orvosolja, és meggyőződésem szerint jól orvosolja. Végezetül engedjenek meg még egy megjegyzést. Mi, magyarok úgy gondoljuk, hogy Európát a kultúrája teszi Európává. Fölfogásunk szerint az európai kultúra alapja a jó szándék és a jóindulat. Viták mindig voltak és lesznek is Európában, de ha az érvek konkrétak, higgadtak és józanak és a másik félről jó szándékot föltételezünk, akkor mindig megtalálhatjuk a viták föloldásának módját. Én sajnálom, hogy a mai vitában több alkalommal nem érveket kaptam, nem konkrétumokat, hanem abszurd ténybeli tévedéseket, indulatot, dühöt és előítéletet. Meggyőződésem szerint nem méltóak Európához az olyan vádak, amelyek a szóban forgó törvények ismerete nélkül születnek, és nem méltóak Európához azok az ítéletek, amelyeket nem a józan ész és a tárgyilagosság, hanem a pártpolitikai düh és indulat vezet. Mi, magyarok, én személy szerint, én is ezekben az értékekben hiszünk, ezek az értékek vezettek bennünket az Európai Unióba és mindenkit arra kérünk, hogy térjünk vissza a vitás ügyekben az európai útra. Magyarország a szabadságharcosok földje volt, ma is az, és az is marad. 1000 éves európai nemzetként mindenkitől megköveteljük azt a tiszteletet és európai kulturáltságot magunk felé, amelyet mi is minden nemzet számára megadunk. Akinek kétségei vannak, kérem, jöjjenek Magyarországra, ismerjenek meg bennünket, ismerjék meg a magyar népet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.